Pani przewodnicząca! Zwracamy się do rządu Syrii, do prezydenta tego kraju o darowanie kary i uniewinnienie znanego prawnika, obrońcy praw człowieka.

Może powinniśmy zwrócić się do niego, wielkiego autorytetu w Syrii, osoby cieszącej się poparciem wśród społeczeństwa, która może wpływać na rząd i na prezydenta, aby także i on włączył się w walkę o uwolnienie niewinnie przecież skazanego obrońcy praw człowieka.